Bałkany to obszar, w którym dochodziło do dramatycznych wydarzeń i w dalekiej historii, i w tej bliższej, kilkanaście lat temu. Wtedy niestety jako Unia Europejska nie zdaliśmy egzaminu. Tym bardziej jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się na Bałkanach Zachodnich w dniu dzisiejszym.

Jeżeli chodzi o Serbię, to jestem również zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej na Serbię. Myślę, że nie możemy mówić dzisiaj o żadnych datach, ale to jest proces, do którego powinniśmy doprowadzić.